Zpětně ale hlasování změnilo 13 poslanců, kteří chtěli hlasovat pro možnost, aby bylo zvlášť hlasováno o pozměňovacích návrzích. Já Vás, pane předsedající, tímto žádám a chci poprosit předsedu Evropského parlamentu o rozhodnutí hlasovat o tomto požadavku zítra znovu, protože bylo zřejmé, že řada poslanců EP, kteří změnili své hlasování, byli při hlasování uvedeni v omyl.